Der vorliegende Bericht macht deutlich, dass es eine wichtige Aufgabe für die Europäische Union ist, Patientinnen und Patienten in allen Mitgliedstaaten den Zugang zu Medikamenten in gleicher Weise zu gewährleisten.

Wenn Firmen in Innovation und Forschung investieren, wird hierdurch eine Rendite auf die Investition sichergestellt.

Somit gibt es einen Zielkonflikt zwischen zwei Grundrechten, der zugunsten der Gesundheit der Europäerinnen und Europäer gelöst werden muss.